æskilegast hefði verið og beinlínis nauðsynlegt að einkavæða þessa banka í þeim anda að dreifð eignaraðild yrði höfð til hliðsjónar við þyrftum kannski að læra af því hvernig mál þróuðust í framhaldi af því og hvernig meðal annars eignarhaldi núverandi banka á markaði er háttað við vitum ekkert um það hvort þar er um dreifða eignaraðild að ræða eða hvort einn eigandi verður þar allsráðandi þetta er spurning sem við þurfum að spyrja okkur og í raun og veru svara hvernig samfélag við viljum byggja upp til framtíðar ég hef spurt mig að því þegar við horfum á samþjöppun í matvörugeiranum hvort það sé hollt það ástand sem hefur verið á þeim markaði hvort það þyrfti ekki að vera dreifð eignaraðild á þeim markaði það er fullt af svona álitamálum sem við þurfum að velta fyrir okkur í dag hvernig samfélag við viljum skapa mig langar þess vegna í ljósi þess að við höfum einungis fengið tvo daga til þess að lesa yfir þessa skýrslu og einungis tíu mínútur til þess að ræða þetta umfangsmikla mál í ræðum hér úr ræðupúlti alþingis langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort hann sé mér ekki sammála um það að það sé nauðsynlegt að við fáum lengri og meiri tíma eftir að hafa gaumgæft þessa skýrslu til þess að ræða hana hér á alþingi fyrir opnum tjöldum og ræða þar af leiðandi um hugmyndir okkar um það hvernig við viljum byggja upp ísland í framtíðinni og hvað við getum lært af þessu tímamótariti sem þessi skýrsla er